Je suis évidemment très favorable à cette coopération, non seulement avec les États de l'Union européenne mais aussi avec l'Union en tant que telle.